áður en gengið er til dagskrár fer fram umræða utan dagskrár um málefni byggðarlaga utan landshlutakjarna málshefjandi er háttvirtur þingmaður anna kristín gunnarsdóttir hæstvirtur iðnaðarráðherra jón sigurðsson verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund